hæstvirtur forseti ég vildi þakka hæstvirtum efnahags og viðskiptaráðherra fyrir málefnalega og býsna góða ræðu þar sem taka má undir flest sem hann sagði í þeim efnum ég er að velta fyrir mér hvort hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra getur látið í ljós skoðun sína á þætti sem hefur aðeins örlað á í umræðunni varðandi það hvernig við stillum upp til framtíðar varðandi fjármálamarkaðinn það er spurningin um hver er skoðun hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra á því hvort hið opinbera á að hafa afskipti af fjármálamarkaðinum með eignarhaldi á fjármálafyrirtækjum eða hvort fylgja eigi þeirri stefnu sem vissulega hefur verið fylgt í meginatriðum að hið opinbera eigi að marka fjármálafyrirtækjum ramma með löggjöf og reglugerðum spurningin er þessi á hið opinbera að setja ramma með lögum og reglugerðum eða á hið opinbera líka að koma inn í fjármálamarkaðinn með því að eiga og reka fjármálafyrirtæki þetta leiðir auðvitað hugann að spurningu sem einnig hefur verið varpað fram í þessari umræðu en ekki fengist svör við og það er varðandi eignarhald á nýju bönkunum þeim bönkum sem fluttir hafa verið úr ríkiseigu sem stofnaðir voru sem hlutafélög í eigu ríkisins og hafa nú verið færðir í hendur kröfuhafa í